Es ist ein Jammer, dass Europas Werte jetzt als Faustpfand in den Finanzverhandlungen missbraucht werden.

Dann machen wir eben mit dem bisherigen Haushalt weiter, lassen ein Jahr verstreichen ich bin da relativ gelassen.

Es gibt aber weitere.

Wenn dieser Fonds missbraucht wird, um übliche Staatsausgaben zu finanzieren, ist das kein Wiederaufbau. Dann haben wir vier Jahre Strohfeuer und 40 Jahre Schuldenlast für nichts.